Önt, mint az Európai Parlament legnagyobb pártcsoportjának képviselőjét kérdezem, valószínűleg azért, mert elég hatékonyak tudnak lenni.

Ön mit gondol, mit lehet tenni azért, hogy ne legyen igény erre az egész szörnyűségre?